Pourtant, la vigilance est de mise si nous ne voulons pas nous rendre coupables de la plus grande non assistance à populations en danger. C'est avec le cœur et la raison qu'il va falloir relever le défi actuel de la Corne de l'Afrique, qui fait face à une série de défaillances et d'échecs évolution du climat, développement de la production agricole au cours des dernières décennies, sécurité dans la région, gouvernance dans une région contrôlée par des militants, voire des réseaux terroristes,

Si l'on n'y prend garde, cette liste déjà trop longue risque encore de s'allonger. Mais tout n'est pas négatif il y a quelques lueurs d'espoir. D'où viendra la réponse? Des Africains, d'abord. C'est la première fois qu'un sommet africain a été organisé à cet effet. Il faut le saluer. Il y a lieu de saluer sa tenue sous l'égide de l'Union africaine, tout comme il est réconfortant de voir les États africains mobiliser leurs propres moyens pour répondre aux attentes des victimes de la famine.

C'est très bien!

Elle entend contribuer au développement proprement dit à long terme, au développement durable, dont les Africains vont devoir assurer la maîtrise.